Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren Vizepräsidenten, meine Damen und Herren! Ich möchte der Kommission meinen Glückwunsch aussprechen, dass sie heute den Vorschlag vorgelegt hat das ist das Entscheidende. Ist es ein ambitionierter Vorschlag? Er ist auf jeden Fall anders, und das müssen wir mal genau analysieren. Ich stimme all denjenigen zu, die sagen, beim Thema Nahrungsmittelverschwendung hätten wir ein bisschen mehr erwartet, und da werden wir sicherlich Änderungsanträge machen. Dass wir an diesem Vorschlag jetzt zügig arbeiten, ist aus vielen Gründen notwendig. Ich möchte aus aktuellem Anlass vor allen Dingen auf das Argument Klimaschutz hinweisen.

In meinem Land Deutschland kommt der größte Einzelbetrag eines Wirtschaftszweiges überhaupt 20 von der Recyclingwirtschaft. Das ist sicherlich ein Modell, das wir uns mal genauer anschauen sollten.